herra forseti mig langar aðeins til að víkja að einu atriði sem háttvirtur þingmaður nefndi í ræðu sinni og það er gjaldmiðillinn ég get alveg tekið undir það með háttvirtum þingmanni að það fylgja því auðvitað ókostir að halda úti minnsta gjaldmiðli í heimi

hvernig hann sér fyrir sér að það geti gerst vegna þess að eins og staðan er núna þá erum við með krónuna og gengi hennar hefur hríðfallið sumir segja að í dag eigum við að ganga í evrópusambandið taka upp evruna ætli íslendingar þyrftu ekki að kaupa evru í dag á um það bil tvö hundruð krónur eða meira ef íslenska krónan yrði tengd við annan gjaldmiðil miðað við gengi hennar og stöðu í dag hvað mundi það þýða værum við þá ekki að festa í sessi gríðarlega kjararýrnun fyrir fólkið í landinu það mundi ég halda ég fæ ekki séð að menn geti reiknað sig öðruvísi út úr því þar með er ég ekki að segja að við eigum ekki að taka upp annan gjaldmiðil alls ekki en ég velti fyrir mér hvaða útfærslur háttvirtur